podpisano wstępne porozumienie o budowie nowego rurociągu. Problem polega na tym, że miesiąc później prezydent Kiir zamknął rurociąg północny, co z kolei nie spodobało się Sudanowi.